würden Sie dem Hohen Hause sagen, dass Sie bereit sind, als Premierminister Luxemburgs den Beschluss nur dann mitzutragen, wenn sichergestellt ist, dass er in seiner neuen Funktion auch dem Europäischen Parlament gegenüber verantwortlich gemacht wird?